laga um breytingu á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum og geri það í forföllum formanns efnahags og skattanefndar við á hinu háa alþingi afgreiddum og samþykktum breytingar á þessum lögum um virðisaukaskatt fyrir nokkrum dögum síðan fyrr í vikunni og það varð að gera smálagfæringu á þeim lögum sem samþykkt voru það er um að ræða tvær greinar frumvarps er að í stað orðanna af þjónustu arkitekta verkfræðinga og tæknifræðinga sem er í öðrum málslið annarrar málsgreinar ákvæði sem ákvæði þar sem ákvæði til bráðabirgða kemur setningin í staðinn fyrir það sem ég las upp áðan komi þá af þjónustu hönnuða og eftirlitsaðila sem löggildingu hafa samkvæmt skipulags og byggingarlögum

þetta er lagfæring í frumvarpinu sem lagt var til annars málsl annarrar málsgreinar í ákvæði til bráðabirgða fimmtán í lögum um virðisaukaskatt verði breytt til samræmis við fyrsta málslið umræddrar málsgreinar en þetta láðist að gera í breytingartillögu sem samþykkt var við þriðju umræðu frumvarpsins um breytingar á lögunum um virðisaukaskatt ég geri fastlega ráð fyrir því að um þetta sé fullt samkomulag þetta er bara leiðrétting á nýsamþykktum lögum og ég vona að þetta mál fái hraða afgreiðslu þannig að lögin veðri í lagi og í endanlegu formi ég legg til að þessu verði vísað til nefndarinnar eða þess þarf kannski ekki en ég legg það þá í